Stel, je zou op dit moment christen zijn in Bangladesh of deel uitmaken van een andere religieuze minderheidsgroep in het land, je zou steeds meer vrezen voor je leven, want de aanvallen van extremistische moslims op christenen en andere religieuze

Een christelijke zegsman in Bangladesh die ik vandaag sprak, uitte duidelijke woorden. Ik citeer Officieel is er ruimte voor christenen om hun geloof te belijden. Maar in de praktijk is er steeds meer sprake van vervolging en discriminatie en worden rechten van minderheden niet gerespecteerd.

En passant ontkent de regering de evidente aanwezigheid en activiteiten van salafistische terreurorganisaties als Al Qaida en IS op eigen grondgebied.